laga um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum en frumvarpi þessu er ætlað að innleiða tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö þúsund og tveir fjórtán e b um almennan ramma um upplýsingamiðlun til launamanna og samráð við þá innan evrópubandalagsins frumvarpið byggist í meginatriðum á efni tilskipunarinnar en markmið þess er að tryggja rétt starfsmanna til upplýsinga og samráðs í fyrirtækjum þar sem starfa að jafnaði að minnsta kosti fimmtíu starfsmenn

fulltrúar starfsmanna og fyrirtækja vinni í anda samvinnu við tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafar og samráðs að teknu tilliti til hagsmuna beggja aðila þar sem ekki er fyrir hendi sama hefð hér á landi um upplýsingagjöf og samráð við starfsmenn og er víða í nágrannaríkjum okkar fylgir frumvarpið lágmarksreglum tilskipunarinnar meginreglur frumvarpsins fjalla um skyldur fyrirtækja til að veita fulltrúum starfsmanna upplýsingar og hafa við þá samráð varðandi tiltekin málefni atvinnurekendum ber þannig að veita starfsmönnum upplýsingar í þremur flokkum tilvika í fyrsta lagi varðandi þróun í starfsemi og fjárhagsstöðu fyrirtækisins í öðru lagi lýtur upplýsingaskyldan að atvinnumálum innan fyrirtækisins loks eiga fulltrúar starfsmanna rétt á upplýsingum um ákvarðanir sem líklegt er að leiði til verulegra breytinga á skipulagi vinnunnar eða á ráðningarsamningum starfsmanna fer það nokkuð eftir efni þess máls sem er til umfjöllunar hverju sinni hvenær eðlilegt er að upplýsingarnar séu lagðar fram af hálfu atvinnurekandans í þeim tilvikum þar sem skylda til samráðs við fulltrúa starfsmanna er fyrir hendi er þó ávallt skilyrði að atvinnurekandinn hagi upplýsingagjöf sinni þannig að fulltrúar starfsmanna hafi raunverulega möguleika til að setja sig inn í málið og taka þátt í því samráði sem gert er ráð fyrir í framhaldinu nauðsynlegt er að samráðið fari fram af hálfu atvinnurekandans á viðeigandi stjórnunarstigi fyrirtækisins þannig að þeir fyrirsvarsmenn fyrirtækisins sem taka þátt í því komi að ákvarðanatöku varðandi það eða þau málefni sem samráðið lýtur að hæstvirtur forseti ég tel rétt að taka fram að mér hefði þótt æskilegt að tilskipunin hefði verið innleidd með kjarasamningum samtaka aðila vinnumarkaðarins

tilskipunarinnar og ljóst að ekki gæfist svigrúm til að veita þeim frekari tímafresti enda hafði félagsmálaráðuneytinu borist rökstudd álit frá eftirlitsstofnun efta í nóvember síðastliðinn og því stend ég hér og mæli fyrir þessu frumvarpi það á þó ekki að koma í veg fyrir að samtök aðila vinnumarkaðarins eða eftir atvikum fulltrúar starfsmanna og atvinnurekendur þeirra komu sér saman um nánari útfærslu á tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafa og samráðs innan fyrirtækja hæstvirtur forseti að lokinni þessari fyrstu umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar